Il y a un accord, il y a des conditions juridiques qui engagent les parties, et l'objectif du Parlement n'était pas d'en ajouter et de créer une confusion juridique.

D'où l'importance des recommandations du Parlement européen.